Domnule președinte, salut prezența domnului comisar în cadrul ședinței plenare și împărtășesc multe dintre punctele de vedere pe care domnia sa le a exprimat. Noul raport al Secretarului General al Națiunilor Unite, Accelerarea ripostei pentru încetarea epidemiei SIDA, ne avertizează asupra beneficiilor majore dobândite în ultimii 15 ani în lupta împotriva acestei amenințări la sănătatea populației, care ar putea fi pierdute dacă, în următorii cinci ani, nu ar fi luată nicio măsură. De asemenea, raportul îndeamnă statele să reacționeze prin creșterea investițiilor și întărirea acțiunilor, în special în zona de prevenție. Reamintesc că, încă de la începutul epidemiei, aproape 71 de milioane de oameni au fost infectați cu virusul HIV, dintre care jumătate au murit de a lungul anilor din cauza nedepistării la timp, a lipsei de tratament sau de îngrijire adecvată.

2011. S a asigurat accesul la tratament antiretroviral a peste 15 milioane de persoane infectate cu HIV, fapt ce a dus la creșterea semnificativă a speranței de viață, scăderea deceselor, precum și accesul la tratamente. Nu trebuie însă neglijat impactul pe care îl au factorii sociali precum sărăcia, inegalitatea și discriminarea, mai ales în rândul populației vulnerabile. Și când spun populație vulnerabilă mă refer la categoriile de persoane care nu ar mai trebui să sufere de pe urma discriminărilor și, bineînțeles, în primul rând mă refer la copii.

Cred că trebuie să avem un plan de măsuri mult mai ambițios, trebuie să vizăm categoriile vulnerabile de populație, trebuie să creăm un instrument de protecție socială, trebuie să asigurăm accesul persoanelor infectate cu HIV la tratament pe întreaga durată a vieții și la îngrijire medicală adecvată.